Niestety tego samego nie możemy powiedzieć o przebiegu procesu demokratyzacji w Azerbejdżanie, bo w tle tej wielkiej gospodarki i świetnej ekonomii pozostają niestety wciąż pozostawiające wiele do życzenia, zachowania głównie, jeśli chodzi o wolność słowa. Przytaczając przykłady tego, co niedobrego dzieje się w Azerbejdżanie, musimy zawsze mówić o tym, że niestety niezależne media nie mają właściwej pozycji, że dziennikarze, którzy pozwalają sobie na krytykę władz mniejszych czy wyższych, natychmiast podlegają oskarżeniu. Po raz kolejny chciałbym przypomnieć przykład Ejnula Fatullajewa, który za opublikowanie dwóch artykułów w lokalnej prasie został skazany na łączną karę ośmiu lat więzienia.

Żałuję tylko, że ta słuszna krytyka, którą dzisiaj przeprowadzamy, nie wybrzmiała należycie podczas szczytu partnerstwa wschodniego, który miał miejsce w Baku w kwietniu tego roku.